Aber nicht nur das. Wir gehen weiter und digitalisieren eine Reihe von Behördenverfahren, die durch das zentrale digitale Zugangstor nun allen EU Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Vom Ansuchen der Geburtsurkunde, des Meldezettels, der Bewerbung für Studienbeihilfen hin zur Anmeldung einer Geschäftstätigkeit, Registrierung eines Mitarbeiters bei der Kranken und Pensionsversicherung oder bei der Einkommens und Körperschaftssteuererklärung sämtliche Behördengänge hierfür und noch viel mehr werden der Vergangenheit angehören und für alle Bürgerinnen und Bürger digital erledigbar sein. Ich bedanke mich daher für die ausgezeichnete Zusammenarbeit vor allem bei der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern sowie der bulgarischen Ratspräsidentschaft. Es war eine große Freude, an diesem Projekt mitarbeiten zu können, und ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger in ihrem täglichen Alltag von diesem Projekt profitieren und spüren, dass es nur die gemeinsame Europäische Union möglich machen konnte, grenzüberschreitend diese Erleichterungen zu schaffen.